Es ist nicht das erste Mal, dass wir uns zu diesem Thema treffen, sicherlich das erste Mal um diese Uhrzeit.

Zahlreiche Mitgliedstaaten und deren Verfassungsrichter haben entschieden, dass sie mit den nationalen Verfassungen nicht übereinstimmen. Wir haben das irische höchste Gericht, das die Frage der Vorratsdatenspeicherung dem Europäischen Gerichtshof vorgelegt hat, und zahlreiche Bürger in Mitgliedstaaten, die nicht nur ihren Unmut und ihr Unverständnis, sondern ihre eindeutige Ablehnung zum Instrument der Vorratsdatenspeicherung kundgetan haben. Ich hasse es, sagen zu müssen, dass unsere Einschätzung vor vielen Jahren, als 2005 diese Diskussion das erste Mal stattfand, richtig war.

wir haben technische Fragen, die nach wie vor ungeklärt sind und vor allen Dingen haben wir gesellschaftliche Fragen, die ungeklärt sind.

Die ungeklärte Frage, ob diese überhaupt notwendig ist, ist nach wie vor nicht beantwortet worden.

Ich würde mir wünschen, dass wir in dieser Legislaturperiode noch die Gelegenheit haben, über eine Novellierung beraten und insbesondere die Vorschläge der Kommission zu dieser Diskussion hören zu können.

Ich glaube, Sie merken auch an dem, wie ich ihn vortrage, dass wir das Thema langsam leid sind und ich dankbar wäre, wenn wir auf europäischer Ebene zu einer Lösung dieser leidigen Thematik kommen würden und vielleicht auch sachorientiert mit dem Thema umgehen könnten.